Señora Presidenta, las dos crisis más dramáticas que vive el mundo son la pobreza y los efectos del cambio climático dos crisis que estarán todavía más vinculadas una a la otra en el futuro, dos crisis que son, cada día que pasa, más devastadoras. Hoy, hay muchos más pobres que hace un año, decenas de millones más. Hoy, los efectos del cambo climático son más graves, más intensos que nunca en el pasado.

Tenemos que destinar más esfuerzos a la lucha contra el cambio climático, pero no con los recursos que hoy destinamos a la ayuda al desarrollo, no con los recursos que hoy destinamos a la educación o a la salud. Los países en desarrollo necesitan ambos recursos.

Ése ha sido el mensaje de varios líderes en la reciente reunión de las Naciones Unidas.